Azt javaslom kedves képviselőtársaim az elmúlt néhány felszólalás után, hogy próbáljunk visszatérni a realitások talajára. Nem volt könnyű helyzetben a raportőr, amikor elkészítette ezt az anyagát. Hiszen még számokról érdemben nem tudunk beszélni addig, amíg a Bizottság meg nem mutatja, hogy milyen keretek között képzeli el a következő évi költségvetést.

Ugyanakkor az a döntése, hogy a szakpolitikákba ebben a fázisban még nem szól bele, illetve azoknak a körvonalairól, célkitűzéseiről sem beszél, valóban jogossá tesz bizonyos kritikai megjegyzéseket, hogy az anyag egy kicsit üresnek tűnik. Azt gondolom, hogy abban azért mindannyian megegyezünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk a kohéziós politikát. Ez a politika most, a ciklus vége felé lendül bele igazán, itt jelennek meg a legnagyobb kifizetési igények. És nagyon szeretném hangsúlyozni, ellentétben másokkal, hogy ezek a kifizetések nem öncélúak, nem a pénz elköltéséről van szó, hanem olyan irányú felhasználásáról, amelyek valóban előbbre viszik az európai ügyet, előbbre viszik az elmaradt térségek fölzárkóztatását. Ha nem azt teszik, rosszul teszik! És akkor a Parlamentnek igenis föl kell lépni mindenfajta hibás és presztízsberuházás jellegű költés ellen. Azt hiszem, hogy a költségvetési bizottság ezt a kettős harcot, együttműködve a szakbizottságokkal, meglehetősen jól végzi.